Tisztelt képviselőtársaim! 2004 óta vagyok tagja ennek a Háznak, azóta többször bizonyítottan, ténylegesen súlyosan sérültek alapvető szabadságjogok itt, az Unióban, és nem csak híresztelések szóltak róluk. Elég csak a már említett 2006 őszére gondolnunk, Budapestre, amit a strasbourgi Emberjogi Bíróság is megítélt, mint nagyon súlyosan szabadságsértő intézkedéseket, mégis, önök akkor nem voltak ilyen érzékenyek a szabadságjogokra, mert egy egy szocialista kormányt kellett volna elítélni. Ezt hívom én, és egyre többen Európában, kettős mércének, és válaszolva azokra, akik a csatlakozási feltételeknek való megfelelést vetik fel, hogy bizony nagyon sok régi tagállam nem felelne meg ma a csatlakozási feltételeknek, ha más miatt nem, hát a kisebbségek védelmének hiánya miatt sem. Húsz évvel a rendszerváltás után oda jutottunk, hogy végre rendbe, európaivá tehetjük jogrendszerünket. Igényli ezt a gazdasági helyzet, de még inkább a magyarok többsége, mert alapvető törvényeink húsz év alatt sem tudtak megújulni. Ezidáig a bírói ítéletekre éveket kellett várni, álegyházak százai jutottak jogtalanul állami támogatáshoz, nem volt parlamenti képviselete a kisebbségeknek, választókerületi aránytalanságok miatt nem ért ugyanannyit mindnyájunk szavazata. Ezzel önök nem értenek egyet, egyik vagy másik törvényi rendelkezéssel, hogy a Bizottság egyes kérdésekben korrektúrát vár. Ez érthető, ez a dolguk, ha tényekre alapoznak, de az nem elfogadható, hogy önök légből kapott sajtóhadjárat, sajtóhíresztelések alapján ítélkeznek, neveznek diktatúrának, megkérdőjelezik a magyar választópolgárok szabad demokratikus jogát. Megkérdeztem képviselőtársaimat, hányan olvasták el az alkotmányt, hányan olvasták el ezeket a törvényeket, és minden egyes esetben az a válasz érkezett, hogy azt sajtóhíresztelésekből olvasták vagy ismerik.